frú forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi á þingskjali númer hundrað fjörutíu og eitt hundrað og tólfta mál en um er að ræða frumvarp til laga um hvali þann tíunda mars nítján hundruð níutíu og níu ályktaði alþingi að hefja skyldi hvalveiðar hið fyrsta hér við land í kjölfar þessarar ályktunar voru ýmis skref stigin að þessu markmiði ber þar meðal annars að nefna kynningu á málstað íslands erlendis endurinngöngu í alþjóðahvalveiðiráðið virka þátttöku innan alþjóðahvalveiðiráðsins við tilraunir til að koma þar á stjórnkerfi fyrir hvalveiðar í atvinnuskyni sem og málflutning á vettvangi samningsins um alþjóðaverslun með tegundir villtra dýra og plantna sem eru í útrýmingarhættu virka þátttöku innan norður atlantshafs sjávarspendýraráðsins og viðamiklar talningar á hvalastofnum og framkvæmd hrefnuhluta vísindaáætlunar hafrannsóknastofnunar það var síðan þann sautjánda október tvö þúsund og sex sem þáverandi sjávarútvegsráðherra lýsti því yfir á alþingi

því í sjávarútvegs og landbúnaðarráðuneytinu að yfirfara og endurmeta ákvörðun fyrrverandi ráðherra sem heimilaði veiðar á langreyði og hrefnu næstu fimm ár með útgáfu reglugerðar og fjögurra veiðileyfa þann tuttugasta og sjöunda janúar síðastliðnum víðtækt samráð hefur átt sér stað við fulltrúa mismunandi hagsmuna og sjónarmiða sem og við hafrannsóknastofnunina auk þess sem leitað var til hæstaréttarlögmanns til þess að meta lagalega stöðu málsins niðurstaða í málinu var sú að ákvörðun fyrrverandi sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra um hvalveiðar í atvinnuskyni skyldi standa óbreytt fyrir yfirstandandi ár á hinn bóginn var tekið fram að hvalveiðimenn geta ekki gengið að því sem vísu að ákvörðun hans standi hvað varðar veiðar næstu fjögur ár stjórnvöld munu fylgjast grannt með framvindu veiðanna og málum þeim tengdum og áskilja sér allan rétt til að grípa inn í verði breytingar á forsendum þá mun grundvöllur hvalveiða verða endurmetinn og því starfi mun verða lokið fyrir undirbúning vertíðar ársins tvö þúsund og tíu þetta endurmat felst meðal annars í rannsókn á þjóðhagslegri þýðingu hvalveiða þar sem vegnir verða og metnir mismunandi hagsmunir sjávarútvegs og landbúnaðarráðuneytið gerði samning við hagfræðistofnun háskóla íslands í apríl síðastliðnum um að taka að sér að leggja mat á þjóðhagsleg áhrif hvalveiða við ísland í matinu verður litið til áhrifa hvalveiða á atvinnustig fjárfestingar og útflutningstekjur auk afleiddra áhrifa á ferðaþjónustu og önnur hugsanleg áhrif á aðrar atvinnugreinar í þessu skyni verður beitt kostnaðar og nytjagreiningu til að vega saman jákvæð og neikvæð áhrif af hvalveiðum fyrir þjóðarhag í kjölfar ofangreindrar athugunar skipaði sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra nefnd til að gera tillögu að endurskoðun laga um hvalveiðar númer tuttugu og sex nítján hundruð fjörutíu og níu í skipunarbréfinu sagði að lögin bæru sterk kennimerki liðins tíma og þörfnuðust endurskoðunar með hliðsjón af breyttum aðstæðum í þjóðfélaginu var nefndinni ætlað að hafa hliðsjón af öðrum lögum um nýtingu sjávarauðlinda í því skyni að tryggt yrði eftir því sem kostur væri að samræmis og jafnræðis væri gætt við framkvæmd laganna í samræmi við skipunarbréf sitt endurskoðaði nefndin lög númer tuttugu og sex nítján hundruð fjörutíu og níu um hvalveiðar og hefur nú skilað af sér frumvarpi því sem hér er mælt fyrir frumvarpið byggir á þeirri meginforsendu að ef hvalveiðar verði stundaðar hér við land verði það gert á ábyrgan og sjálfbæran hátt það er á valdi sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra hvort hvalveiðar eru stundaðar og í hve miklum mæli hafrannsóknastofnun gerir tillögur til ráðherra um nýtingu hvalastofnanna í upphafi árs ráðherra kynnir þessar tillögur og forsendur þeirra og gefur þeim sem það kjósa frest til að koma athugasemdum sínum á framfæri vegna þeirra að þeim fresti liðnum tekur ráðherra ákvörðun um hvaða tegundir hvala skuli veiða og hve marga af hverri tegund þetta gefur ráðherra færi á að taka tillit til rökstuddra athugasemda um hagsmunaárekstra og önnur sjónarmið við aðrar atvinnugreinar svo sem hvalaskoðun þegar fyrir liggur hvort veiða megi hvali á sjálfbæran hátt og þá hvaða hvali megi veiða og hve marga af einstökum tegundum tekur ráðherra ákvörðun um það með hvaða hætti þeim veiðum er stjórnað hann getur valið milli aðferða í því efni samkvæmt frumvarpinu heimilt væri honum að skipta leyfilegum fjölda dýra eða hluta þeirra á milli skipa

frumvarp þetta verði samþykkt nú á þessu sumarþingi til þess að afla megi heimilda meðal annars fyrir hvalveiðigjaldi til þess að mæta kostnaði eftirlitsaðila sem engar fjárheimildir eru nú fyrir frú forseti að öðru leyti vísa ég til þeirra athugasemda sem fylgja frumvarpinu og fylgiskjals með því sem hefur að geyma kostnaðarumsögn fjármálaráðuneytisins ég vil einmitt minnast á hér að undirbúningi þessa frumvarps hefur verið hagað með þeim hætti að drög að frumvarpinu hafa verið um allnokkurn tíma aðgengileg á vef eða heimasíðu sjávarútvegs og landbúnaðarráðuneytisins þar sem öllum sem þess hafa óskað eftir og viljað hafa getað komið athugasemdum og ábendingum á framfæri varðandi þau efnisatriði sem frumvarpið mætti innihalda ég legg líka áherslu á að þetta frumvarp hér lýtur að fjölþættri umgjörð sem hið opinbera getur verið ábyrgt fyrir varðandi hvali í lögsögu íslands og þess vegna er mjög mikilvægt að þetta mál komist sem fyrst til meðferðar þingsins bæði af þeim ástæðum sem ég hef hér greint frá áður um að færa hin gömlu lög hvað varðar hvalveiðar til nútímahorfs í þeim efnum en einnig líka til þess að í meðförum þingsins geta þá hinir ýmsu aðilar sem vilja þar koma ábendingum og athugasemdum á framfæri í meðförum þingsins geti fengið þar

að þetta fái hér meðferð í þinginu til þess að taka einmitt á atriðum sem eru löngu kannski orðin úrelt í þeim lögum frá nítján hundruð fjörutíu og níu sem hafa gilt um hvalveiðar ég legg því til frú forseti að að lokinni þessari umræðu verði málinu vísað til háttvirtrar sjávarútvegs og landbúnaðarnefndar